Signor Presidente, onorevoli colleghi, la trasparenza del processo legislativo europeo è una componente essenziale per rafforzare la fiducia nel progetto europeo. I cittadini devono poter esercitare pienamente il loro diritto all'informazione sugli sviluppi della legislazione europea e devono poter riconoscere le posizioni dei propri rappresentanti, eletti direttamente in questo Parlamento o indirettamente tramite i rispettivi governi, in Consiglio.

Tale narrazione è indubbiamente falsa, ma il nostro impegno di legislatori per la trasparenza deve comunque essere massimo. Parlamento e Commissione, come riconosciuto dallo stesso Mediatore europeo, hanno fatto in questi anni importanti passi avanti per garantire la massima trasparenza delle proprie attività preparatorie. È quindi importante che anche il Consiglio, quale colegislatore, si impegni per raggiungere nella propria organizzazione e nelle proprie prassi i più alti standard di trasparenza, secondo le raccomandazioni del Mediatore europeo, in particolare elaborando criteri chiari e ben definiti per la classificazione dei documenti cosiddetti LIMITE.